Pani Przewodnicząca! Rozwój przemysłu w Unii Europejskiej jest determinowany między innymi tendencją tworzenia tak zwanej zielonej ekonomii. To dobrze. Jednakże dotychczasowe regulacje unijne działają w sposób ślepy i bezwzględny, prowadząc do odwrotnego skutku do ograniczania tego celu. Przykładem tego niekorzystnego oddziaływania stał się europejski przemysł miedziowy. Zarówno pakiet klimatyczno energetyczny, jak i dyrektywa dotycząca benchmarków spowodują niewątpliwie spadek produkcji miedzi, a jest to, jak wiadomo, metal niezwykle potrzebny innowacyjnym i efektywnym energetycznie technologiom, szczególnie dla potrzeb przesyłu prądu i przekazywania ciepła w wymiennikach cieplnych. Panie Komisarzu! Czy nie jest pora póki jeszcze czas na przynajmniej pewne zrewidowanie tych regulacji oraz zaprzestanie tych destrukcyjnych działań?